Et je suis sûr que vous utilisez déjà cet argument.

Et là se pose la question de la conditionnalité. Je sais que c'est un thème qui est piégé mais je pense qu'il est très important.

Et quoi de plus utile aujourd'hui que d'investir, certes dans des pays en difficulté, mais dans des outils qui vont améliorer l'économie de tout le continent? En effet, c'est dans l'investissement dans la transition écologique et solidaire et dans l'investissement dans la transition numérique que doivent se trouver les conditionnalités. Si l'on s'imagine vraiment que c'est en imposant l'austérité, comme nous l'avons fait il y a dix ans, que nous allons améliorer notre sort commun, alors bonjour! Nous avons testé pour vous, nous avons vu les résultats, je pense que c'est complètement à côté de la plaque.

Je voudrais bien savoir où se trouvera la prospérité des Scandinaves, la prospérité des Autrichiens, la prospérité des Néerlandais quand l'union monétaire sera passée par profits et pertes. Et dans son sillage, peut être, l'intégration européenne. Il se fait que notre prospérité, individuelle au niveau national et là je suis en désaccord total avec